Apreciez foarte mult cele spuse de domnul președinte Reinfeldt și salut, în special, faptul că la Consiliul European din octombrie s a găsit o poziție comună a Uniunii Europene pentru Conferința de la Copenhaga. Uniunea Europeană a luat deja, pe cont propriu, măsuri ferme de combatere a schimbărilor climatice, făcând progrese în direcția reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră.

Consider că pentru Uniunea Europeană este foarte important ca trecerea la un obiectiv de reducere mai mare de 20 să fie făcută numai cu menținerea unor condiționalități fără de care considerăm că efortul UE ar fi prea mare. Condiționalitățile ar trebui să se refere, în special, la caracterul juridic obligatoriu al viitorului acord și asumarea unor ținte concrete de reducere a emisiilor de către țările dezvoltate comparabile cu cele ale UE și, respectiv, contribuțiile corespunzătoare ale țărilor în curs de dezvoltare.